Es gab Vertreter, insbesondere aus Deutschland, aus der EVP, die gesagt haben, sie sind gegen eine Vergemeinschaftung der Schulden der Mitgliedstaaten. Aber genau das wird hier verlangt eine vollkommene Vergemeinschaftung.

Das ist reinster Fiskalsozialismus, meine Damen und Herren, kein Widerstand, insbesondere nicht aus der EVP. Ich kann nur noch hoffen, dass Cameron und die Briten hier Widerstand leisten. Ich kann nur hoffen, dass in den Mitgliedstaaten der Widerstand steigt.